Hier braucht es wirklich ein rechtlich verankertes Rücktrittsrecht.

Auf der anderen Seite dürfen kleine und mittlere Unternehmen bei Verträgen außerhalb der Geschäftsräume nicht unnötig belastet werden.